Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'adozione del quadro strategico dell'Unione europea in materia di diritti umani e di democrazia segna una svolta nella politica dell'Unione. Passi in avanti sono stati fatti ma molto resta ancora da fare. Penso al ruolo che può avere l'Unione europea nella tutela dei diritti economici, sociali e culturali, nella lotta contro l'impunità, contro ogni forma di discriminazione, per i diritti delle donne e la parità di genere. Da questo punto di vista saluto con favore l'intervento del vicepresidente Timmermans. Ora che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata finalmente giuridicamente vincolante, l'azione dell'Unione non potrà quindi più limitarsi alla semplice censura e dovrà garantire il rispetto concreto dei diritti. È necessario costruire uno spazio europeo dei diritti volti a garantire il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti fondamentali secondo la definizione dei criteri di Copenaghen. E questo deve essere uno spazio che non deve avere come confine solo l'Europa.